Herr Präsident!

Sie legt aber zugleich natürlich den Finger in die Wunde dessen, was besser werden muss.

Ich sage das hier ausdrücklich auch als Deutscher Mich beschämt ein solcher Vorgang. Ein deutscher Kommissar, eine deutsche Autofirma, ein Briefverkehr zwischen beiden, alle anderen Briefverkehre mit italienischen, spanischen und anderen Autoherstellern werden veröffentlicht, dieser Briefwechsel nicht.

Hier muss sich dringend etwas verbessern. Das möchte ich mit allem Nachdruck hervorheben. Ich möchte etwas Zweites sagen Piloten, das ist eine Berufsgruppe, die sich meistens weit vom Boden abhebt, in den Lüften schwebt. Mir ist nicht ganz klar, wie die Kommission auf den Gedanken kommen konnte, nun ihr neues Projekt zum Umgang mit Bürgerbeschwerden Pilotprojekt zu nennen, denn was da geschieht, ist genau dasselbe. Bürger beschweren sich aus guten Gründen, zunächst in ihrem Land. Dort passiert nichts. Dann wenden sie sich an die Kommission.

Ich glaube nicht, dass das ein adäquater Umgang mit Bürgeranliegen und Beschwerden sein kann, und würde diese Gelegenheit gerne nutzen, lieber Kommissar Šefčovič, den ich über die Maßen schätze, dass Sie uns hier erklären Sie beenden entweder dieses Projekt oder denken darüber nach, wie man es so machen kann, dass Bürgerbeschwerden auch dort landen, wo sie wirklich bearbeitet werden und die Bürger Recht und Abhilfe bekommen.